91 dintre tinerii cu vârste între 18 și 27 de ani consideră că situația economică a țării s a schimbat în rău.

Prin politica de tăiere, actuala putere de la București stimulează migrația creierelor în străinătate. Lunar aflăm că tineri trimiși la pregătire de statul român, prin programul inițiat de social democrați în 2004, sunt dați afară din administrație sau nu li se găsește un loc de muncă, deși au toată experiența și voința necesară pentru a aduce eficiență sistemului. Susțin mobilitatea pe piața muncii, dar guvernul de la București trebuie să creeze noi locuri de muncă care să beneficieze și de expertiza acestora. Doresc să le transmit bursierilor români, asociațiilor studenților precum Liga Studenților Români din Străinătate toată susținerea noastră.